Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché è un bene che il piano dell'ICCAT sia stato un vero successo e che oggi i nostri mari, il Mar Mediterraneo in particolare, abbondino di tonno rosso. Però io voglio sottolineare che sono stati i pescatori a fare grandi sforzi per rispettare i limiti imposti e oggi devono essere proprio i pescatori a tornare a pescare.

L'aumento delle quote in seguito al ripopolamento del tonno rosso non ha per nulla coinvolto la piccola pesca. Sono sempre e solo i grandi armatori a beneficiare e così, dunque, a poter sfruttare un mare che è tornato sì ad essere ricco e che quindi potrebbe tornare ad essere il perno economico di migliaia di piccoli pescatori e delle piccole aziende familiari che vivono in mare. La politica europea della pesca deve schierarsi, allora, scegliere una giusta direzione, e io suggerisco quella del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale, scelgo la piccola pesca, gli operatori che per secoli hanno contato sul mare e che oggi sono schiacciati da regole e da interessi economici che hanno poco a che fare con la sostenibilità ambientale.